Madame la Présidente, Monsieur le Vice Président, mes chers collègues, les objectifs de ce rapport étaient pertinents évaluer les méthodes de travail et l'action de la troïka dans les quatre pays sous assistance financière. Il convient ici de saluer les efforts des deux corapporteurs, Othmar Karas et Liem Hoang Ngoc, qui ont su respecter un calendrier ambitieux dans un contexte difficile et qui ont trouvé un compromis raisonnable et équilibré. Ce rapport met en lumière les résultats positifs de l'action de la troïka.

Il faut aller plus loin, il faut mettre en place au niveau européen une véritable supervision politique par une autorité directement et clairement responsable. Cette autorité aurait à définir de façon explicite le mandat de la troïka et ce mandat devrait prendre en compte non seulement les impératifs de consolidation financière, qui sont indispensables, mais aussi les perspectives de croissance économique nécessaires au redressement. Ce mandat devrait fixer à la fois des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Pour écarter le problème de la base juridique, il serait opportun de mettre en œuvre la recommandation figurant dans le considérant 7 du règlement relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro. Il appartient à la Commission, Monsieur le Président, de proposer un dispositif qui permettrait la gestion d'une crise aiguë en édictant un cadre juridique clair pour un défaut organisé et prévoyant les mesures nécessaires au redressement d'un pays qui aurait recours à la solidarité européenne.